Juncker veulent faire du chômage des jeunes leur priorité.

Que la prochaine Commission commence par proposer que les investissements en faveur des jeunes sortent des calculs des déficits publics.

Que le Fonds social européen soit réellement mobilisé et que les fameux 300 milliards annoncés par M. Juncker soient investis là où il y a de l'emploi, notamment la transition énergétique. Donc, mettez le paquet sur la formation et l'apprentissage. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et qui est important il faut sortir les jeunes de la pauvreté. Quand allez vous mettre en place une directive sur le revenu de base? Chers collègues, ne pas inclure les jeunes, c'est oublier de préparer l'avenir. Alors que les jeunes, c'est avec eux, c'est pour eux qu'il faut aller vite, plus fort et plus loin.